Signor Presidente, onorevoli colleghi, fissare un maggiore sviluppo organico degli strumenti di finanziamento per la lotta alla criminalità organizzata e al traffico di esseri umani. Con l'estate aumenteranno gli sbarchi sulle coste. Per evitare nuove tragedie come quella di Lampedusa, bisogna applicare meglio il coordinamento concordato dal Consiglio europeo a margine della strage nell'isola siciliana. Non basta rafforzare Frontex e i controlli alle frontiere bisogna sconfiggere i trafficanti di uomini, con pene detentive e severe ed armonizzate in tutti gli Stati dell'Unione. Bisogna scoraggiare l'immigrazione clandestina ma colpire con forza i trafficanti di esseri umani. La lotta alla criminalità passa da una maggiore e chiara collaborazione anche per contrastare nell'Unione l'ingresso e la vendita di merci contraffatte ed è necessario un controllo più forte sugli appalti pubblici e sulla cosiddetta criminalità in guanti bianchi. Dalla lotta alla pedopornografia al traffico degli stupefacenti, all'uso criminale della rete, alle connessioni tra criminalità organizzata e terrorismo aumentano le emergenze che richiedono azioni più precise e celeri dell'intera Unione.